Monsieur le Président, la zone euro est intrinsèquement fragile, car elle regroupe des États dont les niveaux économiques sont trop hétérogènes, à l'image de l'Allemagne et de la Grèce. Le prix Nobel d'économie, l'Américain Joseph Stiglitz, l'a lui même expliqué.

L'Union européenne s'efforce ainsi de créer des filets de sécurité de plus en plus contraignants. Au Fonds européen de stabilité financière, créé en 2010, a ainsi succédé en 2013, le mécanisme européen de stabilité.

Ce nouvel instrument sera en effet un organe européen à part entière.

Il est évident que ce FME fera comme son modèle, le FMI, il conditionnera son aide financière aux États à la réalisation d'un programme de privatisations et d'austérité imposé au nom de l'ultralibéralisme, qui tient lieu de pensée à l'Union européenne. Je voterai donc contre, car je ne veux pas que demain la France soit le jouet du FME.